Je souhaite que la solidarité responsabilise non seulement les bénéficiaires des activités, mais également les bénévoles et, finalement, la société. C'est une chance à saisir pour les citoyens, mais aussi pour la société dans son ensemble.

Je crois que ce programme nous rapproche de la réalisation de cet objectif.